virðulegur forseti ég afsaka það að ég er seinn í að breyta klukkunni ég ætla að mæla hér fyrir tillögu til þingsályktunar um seinkun klukkunnar og eitthvað út í loftið út af því að við höfum áhuga á því að hafa klukkuna eitthvað öðruvísi þetta er lýðheilsumál og þetta snýst í rauninni um það í stuttu máli að á íslandi er klukkan sem við höfum á handleggnum okkar og á veggnum eftir atvikum hún er ekki í

þegar sólin er hæst á lofti og við köllum það hádegi þá sýnir klukkan á handleggnum okkar hér í reykjavík að klukkan sé hálftvö við erum sem sagt á undan

að svona skekkja getur haft veruleg áhrif á fólk þetta þýðir fyrir okkur íslendinga að við erum að vakna drjúgan hluta úr ári

á meðan líkamanum er eðlislægt

tíu var farið að birta í reykjavík ef þessi tillaga næði fram að ganga yrði þessi birta klukkan níu

í dagsbirtu allar rannsóknir sýna að þetta að sem sagt hefja daginn á birtu hefur verulega áhrif á bara einfaldlega sálarlíf okkar það má auðvitað velta því fyrir sér hvort skekkjan í tímasetningu eða klukkunni á íslandi geri það að verkum að við erum mjög miklir neytendur þunglyndislyfja svo dæmi sé tekið íslendingar það má velta fyrir sér líka hvort lág framleiðni á vinnumarkaði við vinnum mikið en komum í raun og veru miklu hinna í verk miðað við fjölda vinnustunda en nágrannaþjóðir okkar sé að hluta til sprottið af því að við fáum lélegan svefn ég veit að þetta kunna að virðast fyrir sumum djarfar ályktanir en ég er í rauninni bara að velta þessu upp þetta eru staðreyndir sem tala sínu máli og eiga einhverjar orsakir og rannsóknir sýna að það að hafa klukkuna svona rangt skráða leiðir í raun og veru til þess að heil þjóð plús mínus verður í raun og veru svona ástand hennar verður eins og hún sé endalaust að koma úr löngu þotuflugi það

að búa við skekkja klukka lýsir sér á svipaðan hátt í raun og veru er þetta þannig að við erum vakna þegar við erum líkamlega ekki búin með svefninn hins vegar förum við að sofa algjörlega óháð gangi sólar yfirleitt þannig að við förum að sofa seint

þetta hefur sýna rannsóknir einstaklega slæm áhrif á unglinga sem þurfa meiri svefn og betri svefn við erum að láta unglingana okkar vakna í raun og veru um miðja nótt í fullkomnu myrkri

skóla finnst mér alveg merkilegt í raun og veru að maður hafi einfaldlega getað komist í gegnum skólann miðað við það hvað maður var nú slepjulegur og þreyttur lungann úr skólagöngunni þarna bendir margt til að einfaldlega rangt skráð klukka sé að valda þessu við gegnum sem sagt til og við vitum að þetta er umdeilt vegna þess að það eru önnur sjónarmið það eru líka þeir sem vilja meiri birtu síðdegis það eru auðvitað til dæmis sveitarfélög sem búa við það á íslandi að fjöll eru þannig að sól fer að sól hnígur snemma já sól sest snemma um daginn þetta eru sveitarfélög eins og til dæmis siglufjörður og seyðisfjörður ég hef fengið hávær mótmæli úr þeim sveitarfélögum við þessari tillögu vegna þess að þar mundi þá sól setjast fyrr um daginn ef þessi tillaga næði fram að ganga hér verðum við að vega og meta hagsmuni þeir sem fara í golf á veturna eða vilja grilla síðdegis í birtu eru hugsanlega ekki sáttir vilja meiri birtu síðdegis en þau sjónarmið verður að vega og meta gagnvart hinum sjónarmiðunum sem eru lýðheilsusjónarmiðin það sýna engar lýðheilsurannsóknir að birta síðdegis sé mikilvæg fyrir líkamsklukkuna og líkamsstarfsemina lýðheilsurannsóknirnar lífefnafræðilegu rannsóknirnar rannsóknirnar á efnaskiptum í líkamanum sýna hins vegar að morgunbirtan er gríðarlega mikilvæg líkamanum er eðlislægt að vakna við birtu þessi tillaga mundi vissulega ekki leiða til þess að allir morgnar yrðu bjartir morgnarnir í desember yrðu eftir sem áður myrkir hins vegar mundi björtum morgnum fjölga mjög umtalsvert og lýðheilsumarkmiðunum þar með náð upp að því marki við skjótum ekki loku fyrir það við tillöguflytjendur að hugsanlega gæti orðið skynsamlegt til þess að mæta sjónarmiðum þeirra sem vilja meiri sól síðdegis að hafa eins og margar þjóðir gera sumartíma og vetrartíma og að hafa þá sumartíma yfir vormánuðina sumarmánuðina og haustmánuðina til þess að hafa meiri birtu síðdegis til tómstunda og annars enda líka eru þá hvort sem er það yrðu hvort sem er morgnarnir bjartir en síðan taka upp vetrartíma þegar tekur að dimma við teljum þetta sem sagt vera mjög mikið lýðheilsumál það eru vaxandi röksemdir með þessu vafalítið umdeilt en við verðum að geta tekist á við svona sprusmál þetta er ekki lítið mál og ég held að íslendingar mundu sjá muninn ef þeir mundu byrja að vakna í dagsbirtu